Señora presidenta, gracias a todos por su interés por este asunto y también gracias, en especial, por las palabras tan amables que algunos han dirigido hacia mi trabajo. A mí me parece que hay una amplia convergencia de puntos de vista, un respaldo mayoritario, aunque no unánime, al Acuerdo Marco con Australia y también a la Resolución que acompaña la aprobación del Acuerdo por el Parlamento. Me gustaría concluir mi intervención sobre este asunto con tres o cuatro consideraciones. En primer lugar, las relaciones Unión Europea Australia son muy sólidas en todos los planos y debemos seguir fortaleciendo estas relaciones.

Tendremos así dos grandes pilares para sustentar la relación el político y el económico. Y creo que en el informe que mañana aprobaremos esta cuestión comercial está tratada de forma equilibrada y que debe ser una relación que vaya en beneficio mutuo, sin desconocer el reto que supone la importancia de Australia como exportador agrícola.

Esta cercanía de principios, valores e intereses nos permite una cooperación estrecha a la hora de afrontar retos globales y regionales. Pienso en la ayuda al desarrollo, en la lucha contra el terrorismo, y también hay que destacar de nuevo el alineamiento de Australia con las posiciones europeas en materia de sanciones a Rusia o en Corea del Norte. Luego, si la Unión Europea —tercera consideración— quiere ser un actor global, debe estar cada vez más presente en la región de Asia Pacífico, y como aliado natural en esos foros tenemos a Australia.

Creo que este es el momento para profundizar en las relaciones con Australia. El Brexit debe ser un acicate, un estímulo para reforzar nuestras posiciones ahí, y no lo contrario. Termino reiterando las gracias a todos por su cooperación, repito mi deseo de que mañana el Acuerdo con Australia recoja el más amplio consenso posible. La convergencia de puntos de vista que hoy he podido constatar una vez más me permite ser optimista de cara al voto de mañana. Gracias a todos, repito.